Keďže sektor stavebníctva patrí medzi odvetvia, kde sa najviac porušuje zásada vzájomného uznávania, vítam návrh nariadenia o uvádzaní stavebných výrobkov na trh. Je to komplexná legislatíva, ktorej úlohou je aktualizovať 20 rokov starú smernicu o stavebných výrobkoch a niekoľko vykonávajúcich predpisov. Toto nariadenie prináša zmeny v oblasti podmienok na zostavenie vyhlásenia o zhode, zosúladenie právnej terminológie a definuje výnimky pre malé a stredné podniky. Podľa mojich informácií majú výrobcovia stavebných materiálov eminentný záujem o značku CE. Okrem toho pre exportérov a importérov by sa výrazne zjednodušila administratíva, značka CE má cenu aj z marketingového hľadiska. Z pohodlia značky CE už ťažia napríklad výrobcovia vápna, cementu či tehál. V stavebnom sektore CE neoznačuje bezpečnosť a národné označovania neprinášajú dodatočnú hodnotu pre používateľov.

Národné označenia neznamenajú, že sa testovali dodatočné vlastnosti výrobku, ani nehovoria nič o kvalite stavebných výrobkov. Napriek tomu musia výrobcovia často platiť za testy a za možnosť označiť svoje výrobky národnou značkou. Nenamietam voči dobrovoľným označeniam, ktoré majú za úlohu testovať kvalitatívne vlastnosti výrobku, ako napríklad ECO dizajn. Som presvedčená, že naším cieľom musí byť posilnenie značky CE a povinnosť ju používať. Pán komisár Verheugen, teší ma vaše stanovisko k používaniu národných značiek pri stavebných výrobkoch, ja podporujem ako tieňová spravodajkyňa pôvodný návrh Komisie. Harmonizované normy sú najúčinnejším a najvhodnejším nástrojom výrobcov na trhu so stavebnými výrobkami, preto som hrdá, že z môjho pera v Európskom parlamente bol pripravený rámec na financovanie európskej normalizácie.